Je remercie également tous les groupes et les rapporteurs qui ont travaillé avec moi sur cette nouvelle législation. Je leur demanderai à nouveau un effort complémentaire lors du vote qui aura lieu demain. En effet, lorsqu'on travaille sur l'accompagnement des travailleurs, il est, bien entendu, important de faire de la formation des travailleurs, mais s'il n'y a pas de création d'emplois face à ces travailleurs, nous sommes en difficulté par rapport à leur réinsertion dans le milieu du travail.

Nous devons avancer sur deux jambes des travailleurs formés, d'un côté, et une offre d'entreprises, de l'autre, qui leur permet d'être intégrés sur le marché du travail. C'est dans ce sens que va mon amendement, et j'espère qu'il sera soutenu par l'ensemble des groupes qui ont soutenu le Fonds européen pour la transition.